Señora presidenta, llevo solo cuatro años en este Parlamento. Cuando llegué, Europa era la solución para casi todos. Ahora, solo cuatro años después, para muchos es el problema. En solo cuatro años hemos visto una crisis migratoria que ha ahogado a quince mil personas en el mar en solo cuatro años hemos visto que el terrorismo volvía a la Unión Europea que el nacionalpopulismo intentaba romper mi país que la Comisión, por primera vez, ha iniciado un proceso del artículo 7 contra Polonia que el Parlamento, por primera vez, ha iniciado un proceso del artículo 7 contra Hungría que la Comisión, por primera vez, ha devuelto los presupuestos a Italia que la próxima Comisión tendrá como mínimo tres comisarios antieuropeos y que el próximo Parlamento tendrá como mínimo un tercio de parlamentarios antieuropeos. Europa está atravesando una tormenta y no podemos ignorarlo más. Es la hora de la valentía y es la hora del idealismo. De cuanto está sucediendo lo peor es el Brexit porque supone, como hemos visto esta mañana, que hemos olvidado todo lo que debimos aprender durante la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre creo que los políticos podemos hacer más. Y respecto al Brexit estoy convencido de que pudimos hacer más. Nos dijeron No vayáis en campaña electoral, y no fuimos, y los europeístas perdimos. Este fin de semana, el sábado, los jóvenes británicos nos han vuelto a dar una lección saliendo a la calle y diciendo algo muy claro Brexit blando o Brexit duro no son las únicas alternativas también cabe un nuevo referéndum, también cabe no Brexit Esta vez no pienso quedarme callado y le pido a este Parlamento que, con respeto, le pida al Gobierno del Reino Unido —igual que puede hablarle al Gobierno de Polonia, al de Hungría o al de Italia— que haga un nuevo referéndum. Un referéndum definitivo como están pidiendo los jóvenes en la calle. No pienso quedarme callado y le pido al Consejo que, si le reclama el Reino Unido que amplíe el plazo transitorio, lo hagamos poniendo como condición un nuevo referéndum. Ampliamos el plazo, pero con un nuevo referéndum, un referéndum definitivo. Nosotros, el Parlamento Europeo somos la fuerza de los europeístas en el Reino Unido. No volvamos a fallarles.